Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ottimo lavoro del collega Sànchez Presedo ci permette di sottolineare di nuovo cosa che non è mai inutile il valore della concorrenza nella definizione dell'economia sociale del mercato europeo. Così come è significativo l'essere arrivati a definire come linea guida per l'attività futura, che l'azione della Commissione deve essere volta non a rafforzare l'esistente, ma a favorire l'aumento di soggetti, di attori, e a fare emergere nuove idee e tecniche in modo tale che la concorrenza sia reale. Ma io volevo richiamare l'attenzione del Commissario su due questioni specifiche, che lui ha nominato nella sua introduzione la prima, riguarda la necessità, secondo me inderogabile, di definire una normativa europea relativa ai ricorsi collettivi. Non possiamo più avere una struttura legislativa come quella attuale che toglie ai consumatori la possibilità di unirsi per chiedere che venga rispettato un loro diritto, che vengano risarciti. Perché il tema del risarcimento e dell'altro aspetto, ha una sua urgenza noi siamo oggi di fronte ad una contraddizione che può apparire assurda. Nel caso che si verifichi una violazione c'è la multa per questa violazione che viene pagata dagli Stati membri, mentre non è prevista la possibilità di avere, anche per i consumatori, una compensazione. Quei consumatori sono penalizzati due volte da un lato perché non ricevono la compensazione e dall'altro perché come contribuenti pagano attraverso lo Stato il danno che è stato prodotto da altri. Io credo che per questa ragione, i due temi debbano